virðulegi forseti samkvæmt skýrslu úttektarnefndar á lífeyrissjóðunum töpuðust fjögur hundruð áttatíu milljarðar við bankahrunið og þetta tap varð meira en mátti búast við margir bera ábyrgð á tapi lífeyrissjóðanna eins og fram kemur í skýrslu úttektarnefndarinnar það er þá fyrst að nefna starfsfólk bankanna sem ráðlagði stjórnum sjóðanna að fjárfesta í fyrirtækjum án þess að upplýsa stjórnirnar um eignatengsl

komu fram upplýsingar um að stjórnum sjóðanna hefði ekki verið tilkynnt um rétta stöðu fyrirtækisins þegar verið var að taka ákvörðun hvort leggja ætti fjármagn lífeyrisþega inn í þessi fyrirtæki sem þeir fjárfestu í stjórnir sjóðanna fóru líka á svig við fjárfestingarstefnu þeirra

við ákvarðanatöku um fjárfestingar það kemur fram í skýrslu úttektarnefndarinnar að það séu vísbendingar um að einhverjir sjóðir hafi fjárfest í óskráðum verðbréfum á þessu tímabili sem var ólöglegt að vísu hefur alþingi gert það löglegt eftir hrun það voru samþykkt hér lög í nóvember tvö þúsund og átta sem leyfa lífeyrissjóðunum að fjárfesta í óskráðum verðbréfum en fyrir hrun var þetta ólöglegt þessar upplýsingar renna stoðum undir þá skoðun margra að það sé nauðsynlegt að fram fari alvöru rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna fyrir hrun og vil ég bara taka undir nauðsyn þess eftirlitsaðilar brugðust líka í aðdraganda hrunsins þeir mátu ekki gæði fjárfestingarsjóðanna og alþingi á hér stóran hlut að máli

tvö þúsund og sex voru samþykkt hér lög sem heimiluðu lífeyrissjóðunum að fjárfesta ekki aðeins þrjátíu og fimm prósent heldur sextíu prósent af hreinni eign sinni í hlutabréfum en eins og allir vita sem hafa kynnt sér viðskiptafræði eru hlutabréf afar áhættusöm fjárfesting og ekki í neinu samræmi við

fjármagni í áhættusamri fjárfestingu eins og hlutabréfum það er því undrun að alþingi hafi samþykkt þessi lög sem komu hér inn frá framkvæmdarvaldinu án þess að hér væri um það mikill ágreiningur á sínum tíma kostnaður almennings af því að viðhalda núverandi lífeyriskerfi felst ekki aðeins í þessum fjögur hundruð áttatíu milljörðum sem töpuðust tapið mun verða mun hærra þegar búið er að leiðrétta útblásnar eignir lífeyrissjóðanna en þær verða ekki leiðréttar fyrr en þær eru seldar ég vil geta þess hérna að um tvö hundruð milljarðar af þessum fjögur hundruð áttatíu milljörðum sem lífeyrissjóðirnir töpuðu eru auðvitað skattpeningar vegna þess að það er ekki greiddur skattur af iðgjöldum þetta tap sjóðanna varpar ljósi á ókosti þess að byggja upp lífeyriskerfi þar sem lífeyrissjóðir leika aðalhlutverk og sjá ekki bara um að ávaxta viðbótarlífeyrinn heldur einnig um samtrygginguna og það í efnahagskerfi sem er mjög óstöðugt

ókostunum við sjóðsmyndunarkerfið eða lífeyrissjóði í óstöðugu hagkerfi með verðtryggingunni en verðtryggingin getur reyndar ekki komið í veg fyrir að fjármagn tapist heldur aðeins tryggt að fjármagn lífeyrissjóðanna sem þeir fjárfesta haldi verðgildi sínu frú forseti það er nauðsynlegt að íhuga núna hvernig við endurskipuleggjum lífeyrissjóðakerfi í ljósi þeirrar reynslu sem við núna höfum af því að vera með stórt lífeyrissjóðakerfi í óstöðugu efnahagskerfi það er skoðun mín eftir að hafa lesið skýrslu úttektarnefndarinnar að það sé mjög mikilvægt að draga úr vægi lífeyrissjóðakerfisins og auka vægi almannatryggingakerfisins

verðtryggingu til lengri tíma litið eftir hrunið sem hófst reyndar haustið tvö þúsund og sjö hefur verið reynt að draga úr tapi lífeyrissjóðanna með því að láta verðtryggðu kynslóðina taka alfarið á sig verðbólguskotið í stað þess að deila því á milli lánveitenda og lántakenda eins og gert hefur verið í öllum öðrum löndum sem hafa farið í gegnum bankahrun þetta hefur þýtt gífurlega eignatilfærslu frá skuldsettum heimilum í gegnum banka og íbúðalánasjóð til lífeyrissjóðanna og annarra fjármagnseigenda fyrir hrun áttu um tuttugu prósent heimila ekki eignir fyrir skuldum en þetta hlutfall er núna komið í fjörutíu prósent og fer hækkandi skuldavanda heimilanna má fyrst og fremst rekja til ákvarðana bankastarfsmanna stjórna lífeyrissjóða og stjórnmálamanna en ekki til ákvarðana einstakra heimila eins og svo oft er látið í veðri vaka í dægurumræðunni og þá er ég að vísa til kaupa fjölskyldna á íslandi á flatskjám meðal annars réttlætingin fyrir almennri leiðréttingu verðtryggðra fasteignalána er nefnilega eignabóla og eignabóla er verk banka og lífeyrissjóða þessi fasteignabóla er líka að hluta til verðtryggingunni að kenna sem er verk stjórnmálamanna og þegar bankarnir hófu að lána ólögleg gengistryggð lán jókst gífurlega framboð lánsfjármagns til fasteignakaupa þetta myndaði eignabólu á fasteignamarkaði sem varð til þess að þeir sem keyptu eignir tvö þúsund og fjögur og frú forseti til þess að upplýsa hér alla um sérhagsmuni ræðumanns keypti ræðumaður eign sína eftir tvö þúsund og fjögur allir þeir sem keyptu eftir tvö þúsund og fjögur neyddust í raun og veru til þess að greiða allt of hátt verð fyrir fasteignina verðtryggingin eftir hrun hefur síðan magnað upp vanda þeirra sem eru með fasteignalán þar sem hún tryggði að virði skulda hækkaði í kjölfar verðbólguskots á sama tíma og verð fasteigna lækkaði ég vil bara ítreka það enn og aftur að í engu öðru landi

á kostnað þeirra sem eru með óverðtryggðar eignir í engu öðru landi sem hefur farið í gegnum fjármálakreppu hefur þetta gerst nema hér á íslandi óbreytt lífeyriskerfi mun magna upp skuldavanda verðtryggðu kynslóðarinnar og hrekja margt ungt fólk úr landi skuldakreppan hér á landi mun vara í áratugi ef samstaða næst ekki um almenna skuldaleiðréttingu

heimilanna í landinu að hér fari fram almenn skuldaleiðrétting heldur líka banka og lífeyrissjóða vegna þess að þegar skuldir heimilanna verða leiðréttar munu margir geta losað sig við eign sína og stækkað við sig eða möo mun þá komast hreyfing á fasteignamarkaðinn og eignir lífeyrissjóðanna munu í stað þess að falla í verði hækka í verði frú forseti það er mikilvægt að við förum sömu leið og nágrannalöndin og komum meira jafnvægi á milli lífeyrissjóða og almannatryggingakerfisins í umræðunni um framtíð lífeyrissjóðanna hér á landi gleymist oftast að geta þess að sjóðir fela í sér áhættu og aðeins er einblínt á áhættuna í almannatryggingakerfinu en sjóðir geta tapað og rýrnað og þeir tryggja ekki lífeyri sem dugar til framfærslu